Señor Presidente, señora Comisaria, señora Ministra, Señorías, efectivamente, el señor Mauro se ha tenido que ausentar de Estrasburgo y me ha pedido que presente su informe sobre las relaciones con Irak, cosa que hago muy gustoso. Antes de presentarles las reflexiones del señor Mauro sobre este informe, quisiera, señor Presidente, decir, en relación con el debate anterior, que a mí también me hubiera gustado que la Alta Representante Vicepresidenta de la Comisión, señora Ashton, hubiera estado presente, pero quiero recordar que su ausencia de este hemiciclo obedece a un compromiso con las fuerzas políticas de este Parlamento. Quiero precisar no sé si me corresponde a mí que ella no se encuentra hoy en Kosovo, sino que se encuentra en Bruselas atendiendo al Ministro de Asuntos Exteriores de Mali y preparando el Consejo de Ministros extraordinario en el se tratará este importante tema mañana. Paso, señor Presidente, a trasladarles las reflexiones que, en nombre del ponente de este informe, señor Mauro, querría compartir con el resto de la Cámara. En primer lugar, este Acuerdo representa la primera relación contractual entre la Unión Europea e Irak, no solamente en el ámbito comercial sino también en multitud de otros ámbitos, y su propósito es consolidar las relaciones entre los dos países. Este Acuerdo consagra un capítulo destacado a las actividades de cooperación en los ámbitos del sistema sanitario, de la educación, de la lucha contra la pobreza, de la promoción de la transparencia y de una gobernanza eficaz. En lo que se refiere a los aspectos comerciales, este Acuerdo, que no es un acuerdo preferencial, incorpora los principios fundamentales de la Organización Mundial de Comercio, de la que Irak no es miembro, y algunas de las cláusulas tienen una fuerte connotación relacionada con cuestiones políticas importantes la lucha contra las armas de destrucción masiva, la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas, la protección de los derechos y libertades fundamentales, especialmente de las minorías étnicas y religiosas, que son las más expuestas a riesgos en esta región. Esta Resolución, señor Presidente, otorga una atención muy particular a los derechos humanos y a la participación de las mujeres en los procesos de reconstrucción tras conflictos, así como en lo que se refiere a los niveles más importantes de la vida política y económica, y reclama que las autoridades de Irak tomen las medidas necesarias para desarrollar una sociedad civil que pueda jugar un papel importante en el seno del proceso político. Pide también que se adopten medidas dirigidas a estimular la emergencia de un sector mediático independiente, pluralista y profesional, y promueve la idea de que la Unión Europea debe apoyar la reconciliación nacional de Irak sobre la base de un diálogo político que no excluya a ningún grupo. Reclama al Gobierno de Irak que responda a las preocupaciones ligadas al respeto de los derechos humanos, que se han expresado sin interrupción a través de las medidas dirigidas a apoyar la acción del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y dando prioridad a la lucha contra la impunidad y a la reforma de la ley y del sistema judicial. El hecho de añadir una Resolución sobre el futuro de Irak y sus relaciones con la Unión Europea al proyecto de recomendación sobre el acuerdo obedece al hecho de que Irak se encuentra en estos momentos en una fase crítica. Esta fase, que ha estado caracterizada por la retirada de las tropas americanas, comenzó hace algunos años y, precisamente, se sitúa en el momento de la transición democrática del país hacia la creación de un gobierno de coalición que tome en cuenta el acuerdo concluido entre las distintas fuerzas políticas de Irak. En este contexto, la Unión Europea no se puede sustraer al papel que debe jugar y a proporcionar el apoyo necesario a las autoridades de Irak, a fin de contribuir a la reconstrucción y al desarrollo del país, a la seguridad y la estabilidad nacional, así como a superar la situación de urgencia humanitaria, y a la protección de los derechos y libertades fundamentales. Termino ya, señor Presidente, diciendo que es importante para la Unión Europea hacer una apuesta estratégica en favor del futuro de Irak.